herra forseti kæru alþingismenn og hæstvirtir ráðherrar takk fyrir síðast vonandi áttuð þið gott sumar með fjölskyldum ykkar og þeim nánustu sumarið hjá mér var alveg frábært það var nóg að gera svona prívat og nóg að gera að koma á formi á áframhaldandi vinnu hér á alþingi afla sér upplýsinga og tala við fólk sem við alþingismenn höfum með lagasetningu áhrif á á hverjum degi við höfum heyrt að ríkisstjórnin hefur verið upptekin í sumar við að útfæra upplegg næstu fjögurra ára hagræðingarhópurinn sömuleiðis forsætisráðherra talaði hér áðan um hvernig ákvarðanir sem nú eru teknar hafa áhrif á ókomna framtíð vottaði fyrir langtíma pælingum og er það vel veruleikinn er sá og hefur verið sá að við erum ávallt að vinna eftir fjögurra ára plani sem svo oft umturnast að þeim árum liðnum með nýjum aðilum í stjórn og það er ekki boðlegt fyrir fyrirtæki og almenning fólk getur ekki gert langtíma plön framþróunin verður allt svifasein og hagræðingin þar af leiðandi minni þetta skrifast á okkur stjórnmálamenn og þá stjórnmálamenningu sem hér hefur verið viðhöfð þetta kom bersýnilega fram í skýrslunni um traust til alþingis sem forseti kynnti fyrir nokkru við megum ekki taka þeim skilaboðum með léttúð heldur þurfum að beita okkur hörðu við að breyta þessari ásýnd og það gerist ekki sjálfkrafa en aftur að ríkisstjórninni í kosningabaráttunni heyrðist nýtt stef frá nýjum röddum sem fljótlega varð flestum stjórnmálamönnum tamt í munni samræðustjórnmál samvinna þvert á flokka dásamlegt alveg hljómar eins og sinfónía í mínum eyrum en ég verð að segja að það hefur ekki borið mikið á þessu í vinnu ríkisstjórnarinnar núna í sumar við getum að minnsta kosti gert miklu betur hér á þingi sitja til dæmis ráðherrar fyrrverandi ríkisstjórnar v g og samfylkingar með dýrmæta reynslu og vitneskju um opinberar stofnanir og ráðuneytin sem þau stýrðu áður hefðu þau ekki verið tilvalin í samvinnu og samráð hjá hagræðingarhópnum svokallaða

er verið að gera fræðilegar greiningar á stöðunni það væri ágætt að fá að vita meira um þetta mál það væri ágætt að fá fréttir ég hef í sumar eins og aðrir landsmenn sperrt eyrun er gamalkunnugt útvarpsstef heyrist sem tilkynnir mér að fréttir séu að berast mig hefur þyrst eftir þeim frá ríkisstjórninni en frétta tímarnir hafa því miður ekki svalað þorsta mínum

þar gefur hún til kynna að norðlingaölduveita sé á dagskrá þrátt fyrir að vera í verndarflokki rammaáætlunar ég tók líka eftir því að umhverfisráðherra hafði á síðustu stundu þegar búið var að bera fram rjómaterturnar í árnesi hætt við að kvitta upp á stækkun friðlands þjórsárvera þetta helst víst allt í hendur svo heyrði ég að helguvík sé alveg að komast í gang því að century menn séu tilbúnir í slaginn og aðeins að bíða ég vona að hæstvirtur ráðherra orkumála sé ekki að bíða eftir því að h s orka og orkuveita reykjavíkur keyri í gegn samninga sem kveði á um of lágt orkuverð til century í helguvík samninga sem þessi íslensku fyrirtæki telja sér ekki í hag það væri vissulega skrýtin staða fyrir orkugeirann hér á landi skrýtið innlegg í umræðu og markmiðasetningu um arð af auðlindum til þjóðarinnar heilbrigðisráðherra hefur líka verið í fréttum ég eins og svo margir aðrir þar með talið starfsmenn landspítalans

bíðum í ofvæni eftir því að heyra hvað muni gerast í málefnum spítalans heilbrigðisráðherra hefur verið myrkur í máli vill kannski ekki gefa neinum falsvonir

snúi frekar að þeim málaflokki sem honum hefur verið falinn en að velja þægilegan heimilisfrið innan ríkisstjórnarinnar já herra forseti það er þetta með menninguna hér á alþingi samráðið og samvinnuna að sjálfsögðu verða flokkarnir hér á alþingi með mismunandi áherslur og skoðanir það er eðlilegt og þarft en við komumst miklu skemur til langtíma ef við hrökklumst undan því að ræða málin og velta upp mismunandi hliðum það leiðir til betri skilnings á báða bóga og meiri sáttar og okkur veitir ekki af henni